Señor Presidente, desde que, en septiembre de 2009, la Comunicación de la Comisión lanzó la idea de establecer un fondo de reasentamiento para refugiados, todo en Europa ha estado en crisis. Y por eso es doblemente digno de ser saludado y celebrado este éxito de cooperación institucional, que involucra la iniciativa de la Presidencia sueca, culminada por la Presidencia danesa, el trabajo de la Comisión y, por supuesto, la perseverancia del Parlamento Europeo, que ha conducido a este informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que presido. Quiero saludarlo, como quiero saludar la insistencia del ACNUR en llamar la atención sobre el hecho de que la Unión Europea es una unión de valores y lanza un mensaje positivo, no solamente a los países de la orilla sur del Mediterráneo, sino también a los de la frontera este, euroasiática, de la Unión Europea, diciendo que tenemos un compromiso con la protección de aquellas personas que buscan refugio porque son perseguidas en sus países de origen o se acogen a algún otro estatuto complementario de protección y que, sin embargo, no pueden ser acogidas en el primer país de entrada. Este fondo viene a cumplir ese objetivo y, además, lo hace superando disquisiciones y discusiones jurídicas que han durado demasiado, acerca del procedimiento, los actos delegados, pero también respecto a la propia base jurídica, y me complace subrayar que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ha avalado por unanimidad el reconocimiento de esta base jurídica en el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que nos convoca a un principio de solidaridad que tenemos que llenar de contenido.